Panie Przewodniczący! Jak świat może być bezpieczny, jak my możemy być bezpieczni i jak sami Rosjanie mogą być bezpieczni, jeżeli w Rosji ciągle przedmiotem kultu publicznego jest komunizm i komunistyczna przeszłość? To nie chodzi tylko o to, że ten kult ma miejsce na Placu Czerwonym w Moskwie. W najmniejszych miastach Rosji są pomniki Lenina. Dzierżyński, jeden z największych zbrodniarzy w historii ludzkości, jest patronem rosyjskich służb specjalnych. Imperialistyczna polityka Stalina jest ciągle publicznie broniona przez władze rosyjskie.

Potępienie komunizmu jest potrzebne nie tylko nam, nie tylko Europie, chociaż nam też jest potrzebne.